Šport je jednou z mála aktivít, ktorá stiera rozdiely medzi ľuďmi, lebo sa týka všetkých občanov Európskej únie bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, náboženstvo, vek, štátnu príslušnosť či sociálne postavenie. Pravidelný šport nesporne prispieva k zdravému životnému štýlu a zvyšuje celkovú úroveň zdravia občanov EÚ, a práve preto je potrebná väčšia propagácia aktívneho športovania nielen zo strany pracovníkov v zdravotníctve, ale aj politických predstaviteľov. Pre ľudí s duševným alebo telesným postihnutím predstavuje šport zase osobitnú kategóriu, pretože vďaka nemu si vytvárajú nový pozitívny vzťah k sebe navzájom, ku kolektívu, čo napomáha k ich začleneniu, inklúzii do spoločnosti. Keďže šport plní aj spoločenskú a vzdelávaciu funkciu, pretože v ľuďoch rozvíja zmysel pre fair play, tímovú prácu v multikultúrnom prostredí a pocit spolupatričnosti, budem podporovať túto správu, pretože má veľa výborných myšlienok a iniciatív a tiež rozpočtový riadok na túto spoločnú úlohu.